Ik ben zelf niet voor vlees van gekloonde dieren op mijn bord, maar ik kan mij voorstellen dat andere zeggen, wij willen aparte regelgeving.

Ik hoop dat die boodschap heel duidelijk overkomt, want we hebben het hier vandaag gehad over nanotechnologie en over klonen.

Zij gaat over al die nieuwe technieken die op het punt staan ontdekt te worden of waarmee de wetenschap op dit moment bezig is. We willen de innovatie niet in de weg staan, maar we willen dat de consument en de producent weten waar ze aan toe zijn en we willen zeker weten dat het voedsel dat op ons bord komt

Ik hoop dat wij morgen als Parlement het signaal in de stemming nog een keer zo duidelijk afgeven als we dat vandaag in het debat hebben gedaan en ik denk dat het dan gewoon helemaal goed moet komen.